Het was afschuwelijk onder het communisme en het is nog steeds afschuwelijk voor deze mensen dat er weer een meldpunt is dat dit in herinnering brengt. En natuurlijk is het niet helemaal vergelijkbaar, maar de gevoelens zijn dat wel. En wij als politici moeten ook rekening houden met de gevoelens die wij oproepen. En inderdaad, zoals mijnheer Verhofstadt al zei als er een criminele actie gemeld moet worden dan doe je dat bij de politie. En dat doe je over een Nederlander net zo goed als over een Oost of Midden Europeaan.